Härra eesistuja, kolleegid! See, et me täna saame vastu võtta Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise assotsieerimislepingu, on tõepoolest väga tugev toetusmärk nendele ukrainlastele eriti ma rõhutaksin Ukraina noorele põlvkonnale kes oma elu hinnaga on olnud valmis võitlema Ukraina lähenemise eest Euroopale, Ukraina tunnustamise eest Euroopa rahvana, Euroopa ühiskonnana, Euroopa riigina. Samal ajal aga peaksime nägema siiski kogu aeg laiemat konteksti, milles praegu toimub Vene poolne agressioon, Venemaa võitlus selliste arengute vastu. See kontekst on tegelikult seotud Venemaa uue geopoliitilise strateegiaga, mida me peaksime analüüsima, mitte tõesti olema sinisilmsed ja naiivsed ja mõtlema, et me saame jätkata omal viisil, samas kui Venemaa tegelikult tegutseb juba teisiti.